Madame la Présidente, la population de la Guyane française s'est révoltée pour protester contre son abandon. Plus rien ne fonctionne en Guyane les hôpitaux, les écoles et les services publics sont en ruine la sécurité n'est plus garantie et les frontières sont des passoires, incapables d'arrêter la submersion migratoire. L'État français est le premier responsable de cette situation à cause de ses dirigeants qui ont tout laissé partir à vau l'eau depuis 40 ans, à l'image de Mme Taubira, qui est pourtant guyanaise. Mais l'Union européenne est également responsable, car la Guyane est une région ultrapériphérique qui bénéficie des subventions du FEDER et du Fonds social européen.

L'Union européenne prouve ainsi une nouvelle fois qu'elle est à cent lieues des véritables préoccupations des citoyens.